Uno, avanzar en la dirección de una política común en materia migratoria

cuatro, combatir con determinación, con mucha determinación, la inmigración irregular o la inmigración clandestina

seis, mejorar los procedimientos, los convenios y los acuerdos con los países de origen y de tránsito siete, avanzar en una política común en materia de asilo. La Oficina en el 2010, una oficina de asilo equitativa, verdadera e igualitaria, con distribución de la carga en términos de solidaridad y con la protección internacional o protección subsidiaria en su horizonte. Y unas palabras sobre Frontex Frontex es coordinación y colaboración, en ningún caso es sustitución de competencias nacionales. La necesidad de reforzar las misiones Frontex en el sur de nuestras fronteras, en el sur de Europa, especialmente en el Mediterráneo y en la fachada Atlántica, no sólo es la respuesta de la Unión Europea a la presión migratoria que se produce en Grecia, en Malta, en Italia o en España, es también una cuestión humanitaria para evitar la muerte y para evitar el drama. El presupuesto de Frontex fíjense lo que ha ocurrido con él, ha pasado de seis millones en el 2005 a 78 millones u 83 millones en el 2010. Pero tenemos una preocupación, señor Presidente, la preocupación es que Frontex no sea capaz de gestionar el presupuesto que el Parlamento le da. En ese caso estaríamos ante una situación inaceptable, porque los retos son muchos y las misiones también. Es importante que Frontex dé vitalidad a CRATE al catálogo de medios y de efectivos humanos, y es necesario que entre en funcionamiento el compromiso de los Estados miembros con CRATE Es necesaria una mayor y mejor coordinación con Europol, es necesaria la gestión de Iconex y es absolutamente necesaria, señor Presidente, en términos de salvaguarda de los derechos humanos, una mayor y mejor coordinación de Frontex con la Organización Internacional para las Migraciones y con el ACNUR.